Poštovani g. predsjedniče, podržavam izvješće o socijalnoj zaštiti za sve uključujući samozaposlene radnike. Uslijed ekonomske i socijalne krize posljednjih godina mnogi se građani okreću samozapošljavanju. U velikom broju država Europske unije institut samozapošljavanja nije u potpunosti prepoznat u okvirima zakona. Stoga prihod takvih radnika pripada sivoj ekonomiji ili radnici jednostavno ne ostvaruju radnička prava i socijalnu zaštitu. Njih ne zastupaju sindikati te su često izloženi prekomjernom radnom vremenu. Smatram da je kriza najbolje razdoblje u kojem možemo prepoznati potrebe najranjivijih socijalnih skupina te reagirati u skladu s time. Pozdravljam nastojanje izvješća da istakne potrebu za cjeloživotnim učenjem, stvaranjem poslova za mlade, zaštitu nezaposlenih, zaštitu žena i mladih obitelji te značaj borbe protiv neprijavljenog rada. Kao socijaldemokrat naglašavam kako je važno očuvati fundamentalne vrijednosti socijalne Europe. Integriranje unutarnjeg tržišta Europske unije zato moraju pratiti odgovarajuće mjere usmjerene k uklanjanju sve prisutnijih socijalnih razlika.